Laat de heer Weber eens praten met een Duitse vrachtwagenchauffeur die thuis op de bank zit omdat een Estlandse collega nu voor een kwart van de prijs zijn werk doet. Laat hem eens praten met een visser die nu verplicht is alle vis tot de kleinste postzegel toe aan land te brengen.

En die visser heeft extra kosten! De afkeer tegen Europa ligt niet alleen aan de populisten. Hoe nu verder?

Laat de volgende top in een klooster worden gehouden zodat iedereen eens nadenkt en zich afvraagt wat is mijn aandeel geweest in deze ramp? Want als het Europese huis onverkort wordt verder gebouwd, dan zullen anderen volgen en dan zullen niet alleen de Britten alleen staan.